Rychlá, solidární pomoc je myslím tou nejlepší odpovědí proti šíření euroskepse a nedůvěry.

Efektivně musí ale pracovat také národní vlády a musí budovat preventivní protipovodňová opatření. V rámci možností musíme udělat vše proto, abychom zamezili ztrátám a ničení dnes, ale musíme také myslet i na budoucnost.